Doamnă președintă, domnule comisar, de mai mulți ani a apărut un fenomen pe care nu ezit să l numesc euroconformism, adică aprobarea obedientă a tuturor clișeelor emise de mainstream ul politic european.

Referendumul desfășurat de curând, oricât de contestat ar fi de diferite grupuri, a fost un exercițiu democratic, trebuie să recunoaștem acest lucru.

Adevărul este că în Turcia contextul regional și istoric nu permite aplicarea acelorași standarde ca în Occident. În consecință, în Europa nu s a vrut niciodată cu adevărat aderarea Turciei, iar turcii știu asta. Virulența președintelui Erdogan nu este cauza, ci consecința atitudinii europenilor. Pe de altă parte, e evident că Uniunea Europeană a încetat să mai fie o atracție pentru Turcia. Asta ar trebui să ne dea de gândit tuturor, iar acum europenii sunt cei care au mai multă nevoie de Turcia.